Ich will ein paar Worte zu dem Beitrag von Joost Lagendijk sagen. Auch wir sehen selbstverständlich die positive diplomatische Rolle der Türkei in Bezug auf Armenien, in Bezug auf den Mittleren Osten. Aber die Diplomatie ist das eine, und die Demokratie ist das andere. Das Vorgehen von Premierminister Erdogan gegen die Verlagsgruppe von Ahmed Doğan macht uns wirklich große Sorgen. Sogar der Spiegel, der weder mit Doğan noch mit Springer irgendetwas zu tun hat, schreibt von einem privaten Rachefeldzug von Erdogan gegen Doğan. Ich habe eben schon den Fortschrittsbericht der Kommission erwähnt.

Ist die Kommission mehr oder weniger besorgt über Meinungs und Pressefreiheit in der Türkei als zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Fortschrittsberichts? Wenn nein, warum ist sie nicht mehr besorgt? Wenn ja, welche konkreten Maßnahmen beabsichtigt die Kommission zu ergreifen? Welche Bedeutung hat das Thema Presse und Meinungsfreiheit für die laufenden Beitrittsverhandlungen? Wie gesagt, wir sind hier im Kern der Debatte beim ersten Kopenhagener Kriterium, dem politischen.